En definitiva, una verdadera unión política. No hay marcha atrás. Estaremos todos de acuerdo en que un paso previo, fundamental y clave para esta unión política es la unión bancaria. Una unión bancaria basada en tres pilares. Un supervisor único, que supervise a todos los bancos de la zona euro, pero más importante aún que esto es su entrada en vigor necesitamos que entre en vigor lo antes posible. Un segundo pilar basado en un fondo común de garantías de depósitos. Y un tercer pilar que sea un mecanismo de resolución de crisis bancarias. Además, tenemos la necesidad de disponer de la posibilidad de recapitalizar directamente los bancos que lo necesiten para romper, como ha dicho el Comisario Barnier, el círculo vicioso entre deuda bancaria y deuda soberana, y superar, por fin, la crisis de deuda. Esto va en serio.

El Gobierno español ha hecho una propuesta, una ambiciosa propuesta, a este respecto.